virðulegur forseti ég er nýliði í

í síðustu viku í ósló og hagaði mér þar að mörgu leyti svona svipað og ég gerði á upphafsárum mínum hér í þinginu fór mér að engu óðslega lét lítið á mér bera enda ekki mikið fyrir það eins og menn vita hér mætavel en reyndi að læra og sjá hvernig þetta færi allt saman fram það var mikil umræða um grein sem þingmaður venstre í danmörku skrifaði í aðdraganda þingsins

greinin vakti mikla gagnrýni en líka töluverða umræðu og að mínu mati þarfa umræðu vegna þess að við eigum að sjálfsögðu alltaf að vera að velta fyrir okkur hvort það sé verið að fara vel með skattpeninga almennings þó að það séu ekki miklir fjármunir sem ísland er að verja í þetta samstarf í samanburði við aðra eru þetta engu að síður tími og kraftar og við eigum að nálgast hlutina með gagnrýnu hugarfari og velta fyrir okkur hvort við séum að nýta tíma okkar vel mig langar aðeins bara í minni ræðu hér um formennskuáætlunina að lýsa mínum fyrstu viðbrögðum og hugrenningum gagnvart þessu samstarfi formennskuáætlunin sem hæstvirtur ráðherra kynnti hér fyrr í þessari umræðu er auðvitað mjög metnaðarfull og það er mjög ánægjulegt að sjá hversu metnaðarfull hún er sérstaklega á sviði

fjallaði um ég fagna því núverandi ríkisstjórn hæstvirt hefur verið gagnrýnd svolítið fyrir skort á áherslur í umhverfismálum og þarna birtist skýr vitnisburður um að henni er ekki alls varnað í þeim efnum hefur miklar

biophilia bjarkar guðmundsdóttur það er eitt af þeim verkefnum sem þarna er kynnt til sögunnar og lögð áhersla á ég hef sjálfur farið með mínum börnum og öðrum í gegnum það sem það hefur upp á að bjóða þar sem menn vinna saman með samspil mynda og tónlistar og er ákaflega vel heppnað og ákaflega vel til fallið til þess að þroska börn í það að vinna með myndmál og tónlist saman gríðarlega skemmtilegt verkefni þar á ferðinni norræni spilunarlistinn er líka verkefni sem lýsir miklum metnaði og í raun og veru þó að hann sé fullkomlega þarfur er tæknin á svo mikilli fleygiferð í þessum efnum að það mætti fara enn þá lengra og sjá fyrir sér að meðfram þessum spilunarlista ættu norðurlöndin og norðurlandaráð að koma sér saman um einhvers konar sameiginlega vefgátt þar sem boðið er upp á sjónvarpsefni þessara ólíku landa og það væri til dæmis byggt á sama tæknigrunni og netflix sem nýtur mikilla vinsælda á íslandi í dag þó að almenningur á íslandi þurfi að sækja sér það eftir krókaleiðum við litla hrifningu sumra fyrirtækja þar til dæmis má sjá fyrir sér að með litlum tækjum á borð við apple tv væri hægt að bjóða upp á eina rás þar sem væri í boði norrænt sjónvarpsefni það er auðvitað mjög misjafnt að gæðum en við sjáum það til dæmis á árangri dana sem tóku meðvitaða ákvörðun um það að búa til vandað sjónvarpsefni að mennta dani með því að skemmta þeim í raun og veru og við sjáum það líka á efnisvalinu þess sjónvarpsefnis sem hefur verið að slá í gegn með þeim hvort sem það er forbrydelsen eða örninn eða borgin og núna brúin að það er í sífellu verið að vinna með samspil ólíkra stofnana samfélagsins framkvæmdarvaldið dómsvaldið og alþjóðavæðinguna alþjóðaglæpastarfsemi hvernig er verið að ráðstafa fjármunum og svo framvegis og svo framvegis það er því í raun og veru í gegnum mjög gott sjónvarpsefni verið að mennta þjóðfélagsþegnana í það hvaða ákvarðanir skipta máli og það er verið að gera þá að meiri og betri og öflugri þátttakendum í lýðræðissamfélagi þetta er auðvitað eitthvað sem það eru mismunandi sjónarhorn gagnvart þessum verkefnum sem ég hef hér verið að fjalla um sérstaklega eru mismunandi sjónarhorn gagnvart þeim bara á íslandi hvort ríkið eigi að vera að sinna verkefnum á borð við menningarverkefni hvað þjóðin hefur að gera með ólíkar menningarstofnanir og svo framvegis þetta eru sjónarmið sem kallast svolítið á stundum hafa þau verið tengd einhverju sem nefnt er landsbyggð versus höfuðborgarsvæði ég held að það sé alls ekki þannig ég held að þessi sjónarmið finnist hvort sem er í hinum dreifðari byggðum eða í þéttbýlinu

vegna þess að þetta snýst að mörgu leyti um sjálfsmynd þjóðarinnar það er aldrei hægt að komast nær sjálfsmynd sinni eða jafn nálægt henni eins og þegar maður er að bera sig saman við aðra maður fer fyrst að velta því fyrir sér hvað það þýði að vera íslendingur í norrænu samstarfi þegar maður fer að bera sig saman við það að vera dani eða norðmaður eða svíi það eru þarna ólíkir menningarheimar sem eiga sér sameiginlegan uppruna og að mörgu leyti sameiginlegt tungumál sem koma saman og að mínu mati styrkir þetta mjög sjálfsmynd íslendinga að taka þátt í þessu samstarfi ég held að það sé líka mjög hollt fyrir okkur stjórnmálamenn sem þarna leiðum saman hesta okkar sérstaklega kannski þá sem hafa áhyggjur af fullveldi þjóðarinnar í alþjóðlegu samstarfi að sjá hversu vel dönum svíum og finnum gengur í að nýta sitt fullveldi í alþjóðlegu samstarfi og sjá líka hversu öflugar þessar þjóðir og hversu stórt markaðssvæði norðurlöndin eru þegar það er saman komið þarna í norðurlandaráði og eru öflug heild það getur orðið saman

samstarfi eins og til dæmis innan evrópusambandsins stór hluti af okkar vinnu alla vega þá þegar ég byrjaði þátttöku mína í norðurlandaráði núna í sumar hefur snúist um hinar svokölluðu landamærahindranir eða stjórnsýsluhindranir á milli landa það er auðvitað í grunninn það sem við sem erum þeirrar skoðunar að ísland eigi að ganga veginn til enda í umsókn sinni um evrópusambandið erum að fjalla um það er að afnema landamærahindranir og stjórnsýsluhindranir í miklu stærri stíl en við höfum verið að gera þannig að við séum þátttakendur í stóru atvinnu og stjórnmála og menningarsvæði allar þær hindranir sem okkar landsmenn eru að rekast á þegar þeir flytja sig á milli landa og eiga að geta tekið réttindi með sér hvort sem þeir eru að fara til danmerkur svíþjóðar eða noregs eða finnlands að það er auðvitað eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli í þessu samhengi mig langar aðeins í lok ræðu minnar að fjalla um þá ákvörðun sem tekin var og háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson lýsti hér áðan um að halda sameiginlega verðlaunaafhendingarhátíð fyrir þessi verðlaun norðurlandaráðs sem eru veitt í fimm ólíkum flokkum

sú verðlaunaafhendingin síðast sem var í síðustu viku í ósló ég held að hún hafi verið alveg með því þokkalegasta sjónvarpsefni en það sem er ekki síður mikilvægt er að þetta ýtir undir hugsun ýtir undir mikilvægi þess að unnið sé á þessum ólíku sviðum af metnaði það er auðvitað þannig að ef við tökum bara stöðuna gagnvart eins og barnabókmenntum að ef það er vel gert höfða það til barna og unglinga ef það er skrifað af metnaði og ef því er lyft upp og gert hátt undir höfði ég get nefnt bara eins og til dæmis þó að ekki sé það norrænt að uppruna við vegna þess að það glæddu svo mikið áhuga barna og unglinga á lestri ég held að það sama megi segja til dæmis um framleiðslu sjónvarpsefnis í danmörku að það kemur á daginn að þegar sjónvarpsefni er framleitt af miklum metnaði og miklum gæðum slær það í gegn ekki bara í sínu heimalandi heldur um heim allan enda er verið að sýna danskt sjónvarpsefni

til dæmis ef við horfum til þeirrar dagskrárgerðar sem er verið að bjóða íslendingum upp á á rúv að það sé margur lærdóminn sem við megum draga af dönum í því efni og ég held að það sé bara einfaldlega mjög mikið innan þessa norðurlandaráðs sem við getum lært af en það er ekki síður mikilvægt fyrir okkur að vera rödd á þessum vettvangi sem þjóð sem nýtur þeirrar sérstöðu að vera hér í miðju atlantshafinu sjálfstæð þjóð sem byggir afkomu sína að mörgu leyti á mikilli nærveru við óblíð náttúruöfl og það er auðvitað eitthvað sem við komum með að borðinu það eru auðvitað áherslupunktar sem birtast í þessari metnaðarfullu formennskuáætlun sem hæstvirtur ráðherra kynnti hér fyrr í þessari umræðu það er vel og ég vil nota þetta tækifæri hér í lok minnar ræðu bara til þess að hvetja